Tieto ženy oblečené v bielom nebojácne upozorňujú na porušovanie ľudských práv vo svojej krajine. Európska rada prijala opakovane závery, že bude pokračovať v otvorenom dialógu s kubánskymi autoritami, ale bude pri ňom trvať na dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd. Prijala však aj rozhodnutie, že pri oficiálnych návštevách musia byť vždy pripomínané tieto práva, a tam, kde je to možné, uskutočnia sa stretnutia s demokratickou opozíciou. Musím konštatovať, že počas oficiálnej návštevy komisára pre rozvoj pána Michela, sa takéto stretnutie neuskutočnilo, napriek tomu, že bolo o to požiadané. Je to o to nepochopiteľnejšie a zarážajúcejšie, že návšteva Európskej komisie na Kube sa konala v deň šiesteho výročia zatknutia odporcov Castrovho režimu. Mrzí ma, že členom delegácie bol aj podpredseda nášho Parlamentu.